þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hefur ákveðið í samræmi við sextándu grein þingskapa að ögmundur jónasson taki sæti álfheiðar ingadóttur í efnahags og skattanefnd sæti ásmundar einars daðasonar í sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd og sæti atla gíslasonar í umhverfisnefnd þá verður ögmundur aðalmaður í utanríkismálanefnd í stað guðfríðar lilju grétarsdóttur lilja mósesdóttir og þuríður backman hverfa úr félags og tryggingamálanefnd en í þeirra stað koma guðfríður lilja grétarsdóttir og árni þór sigurðsson árni þór sigurðsson hverfur úr fjárlaganefnd en þuríður backman kemur í hans stað álfheiður ingadóttir hverfur úr iðnaðarnefnd en atli gíslasonar tekur sæti hennar þar árni þór sigurðsson hverfur úr menntamálanefnd en lilja mósesdóttir kemur í hans stað guðfríður lilja grétarsdóttir verður varamaður í utanríkismálanefnd í stað álfheiðar ingadóttur og árni þór sigurðsson tekur sæti álfheiðar í viðskiptanefnd þá verður guðfríður lilja grétarsdóttir aðalmaður í